Wij gaan van subsidies naar garantstelling, naar dit soort instrumenten die via de EIB worden ingezet.

Als je ziet hoe het instrumentarium daar werkt ten aanzien van ondernemers, dan kunnen wij daar geweldig veel van leren.